Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio molto il Presidente Juncker per aver annunciato che il documento sul futuro dell'Europa sarà sottoscritto da cinque presidenti. Un'esclusione del Parlamento europeo sarebbe stata incomprensibile, inspiegabile e ingiusta. Merita di essere coinvolto il Parlamento europeo per la persona del Presidente e per il valore delle istituzioni. Dirò tre cose velocemente. La prima sulla Grecia l'accordo raggiunto è positivo. Bisogna far capire a tutti che l'esito delle elezioni va rispettato e che è impensabile pensare a delle rivincite. C'è un governo in carica, può piacere o non piacere, a me non piace molto, ma esiste. Bisogna capire il senso di quel risultato elettorale, la reiezione dell'austerità e bisogna capire che il governo, oggi, deve operare e deve passare dalla fase della propaganda alla fase della scelta sui nodi concreti. Serve un processo riformatore serio che riguardi l'equità fiscale, l'equità sociale, la riforma della pubblica amministrazione, la lotta alla corruzione. Su tutto questo misureremo la capacità di dare delle risposte. Secondo punto politica estera, Ucraina. Ha detto il Presidente Tusk e lo ringrazio, accordo fragile, però, menomale che c'è, bisogna renderlo più solido, tenendo alta la pressione sulla Russia e facendo tutto ciò che dobbiamo fare per un cessate il fuoco consolidato e possibilmente trasformato in una pace. Libia grazie Presidente Tusk, perché Lei ha ricordato la Libia.

Bisogna assolutamente focalizzare, sono convinto che il nostro Alto rappresentante, Federica Mogherini, darà le risposte giuste. Infine immigrazione, Lampedusa.

Infine, lotta al terrorismo, concludo, nessuna pregiudiziale sul PNR, andiamo avanti, ma sappiamo che non basta fare il PNR per sconfiggere il terrorismo, bisogna fare molte altre cose e io mi auguro che riusciremo a farle.